Sie haben ja die Frage des Kollegen Gahler eindeutig beantwortet. Können Sie mir einmal erklären, was der Unterschied ist zwischen linksradikalem antidemokratischem Verhalten und rechtsradikalem antidemokratischem Verhalten und warum Sie hier eine Unterscheidung durchführen?